Unsere Fraktion ist entgegen dem, was hier ausgedruckt ist, Mitunterzeichner der Entschließung zu Aserbaidschan. Dieses Haus schaut an diesem Wochenende geschlossen nach Baku.

Aber unser Hauptgrund ist, dass Aserbaidschan ein wichtiger Partner der Europäischen Union, ein Mitglied des Europarates, ein Mitglied der Europäischen Menschenrechtskonvention und daher mehr als andere Staaten verpflichtet ist, sich an Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte zu halten.

Ich sage ganz klar Was im Vorfeld des Song Contest passiert ist das Abreißen von Häusern, das Vertreiben von Menschen aus ihren Wohnvierteln, die Nichtentschädigung, die mangelnde Rechtsstaatlichkeit, die Prügelei von Demonstranten, die Unterdrückung der Pressefreiheit, die Unterdrückung der Religionsfreiheit, die Verletzung von Menschenrechten ist so nicht akzeptabel, gerade weil Aserbaidschan für uns ein wichtiger und wertvoller Partner ist.